Dat vernieuwend vermogen van de Europese landbouw, van de landbouw wereldwijd, zal alleen maar relevanter worden. We hebben straks negen miljard monden te voeden en we hebben dus behoefte aan soorten die minder water en minder bestrijdingsmiddelen gebruiken en bijvoorbeeld beter bestand zijn tegen ziekten. Onze kwekers kunnen die uitdaging best aan, maar dan moeten we ze wel wat ruimte en duidelijkheid bieden en daar ontbreekt het op dit moment aan. In het kwekersrecht en dan spreek ik onder andere over de internationale UPOV conventie, maar ook over artikel 4 van de biopatentrichtlijn stellen we dat mensen gebruik kunnen maken van elkaars rassen bij het kweken, ontwikkelen en ontdekken van nieuwe andere rassen. Dat heet de kwekersvrijstelling of breeders exemption Volgens het octrooirecht daarentegen moet je bij elk gebruik van een ras de licentie van de octrooihouder verkrijgen. Door de snelle ontwikkeling van het octrooirecht in Europa komt de kwekersvrijstelling, de ontwikkelingsvrijheid in het gedrang en dat mag niet gebeuren. Het mag niet vanuit ethisch oogpunt daar hebben de collega's al genoeg over gesproken maar het is ook economisch niet wenselijk omdat zo elke innovatie wordt lamgelegd. Met mijn collega's roep ik dus de Commissie op om de kwekersvrijstelling stevig in het Europees octrooirecht te verankeren of toch minstens de beperkte kwekersvrijstelling, die de vrijheid geeft voor het hele proces tot op het moment dat je gaat vermarkten en een eindproduct op de markt brengt.